Domnule Președinte, din păcate această situație revoltătoare durează de mult prea mult timp, iar ceea ce se întâmplă acolo este de nedescris, o adevărată plagă pe fața lumii în secolul XXI. Eu sunt medic de urgență și văd că în spatele jocurilor politice sunt vieți, sunt oameni, sunt vieți pierdute și multă suferință și cred că este momentul ca Uniunea Europeană, Parlamentul European să îi aducă la masa negocierilor pe toți cei implicați, în așa fel încât să se găsească soluția corectă și nimeni să nu mai aibă de azi încolo de suferit. Deja a trecut prea mult timp și sper ca măcar noua Comisie Europeană să găsească soluția sănătoasă pentru ca astfel de fapte abominabile să nu se mai întâmple. Am speranța că această situație poate fi rezolvată și că soluția este aici, în Uniunea Europeană.